Poštovana predsjedavajuća, hrvatska vlada i guverner imaju vrlo ambiciozne planove za priključenje naše države europodručju. Ja ne dijelim njihov entuzijazam i smatram da nije ni izbliza došlo vrijeme za prihvaćanje zajedničke valute. Hrvatska je daleko od europskog standarda, a pred nama je, sasvim izvjesno, nova recesija čije razmjere ne možemo predvidjeti. Pojedine europske regije još uvijek se suočavaju s dugotrajnom nezaposlenošću, ali i depopulacijom, koja primjerice muči i Hrvatsku.

Revitalizacija pasivnih krajeva ne može biti bez ulaganja u infrastrukturu i stimulativne porezne politike te, stoga, trošenje novca poreznih obveznika na snažnije socijalne mjere neće dati puno rezultata.